También al señor Lazarou, el —digamos— guardián de la DAS, y también, desde luego, al señor Borg, de la Presidencia maltesa. En primer lugar, no es nuevo destacar la influencia significativa que tienen las agencias europeas tanto en la elaboración de las políticas y en la toma de decisiones como en la ejecución de programas. Y eso, cada vez más. Son importantes para temas tan importantes para los ciudadanos y para las instituciones como la salud, el medio ambiente, los derechos humanos y sociales, la migración y los refugiados, la innovación, la supervisión financiera, la seguridad y la protección. Tanta diversidad y, al mismo tiempo, tanta responsabilidad. Y, de hecho, por ese impacto en la vida cotidiana cabe también exigir su autonomía y su independencia, precisamente para proteger su criterio y la credibilidad de todas ellas.

Hemos visto que en este último año ha habido un ligero incremento ―o un incremento más importante, según el punto de vista―, pero que ese incremento, y, sobre todo, en cuanto a sus empleados, se refleja, sobre todo, en las agencias que se ocupan de la migración y de la prevención de delitos graves y de terrorismo, que fueron especialmente prioridades de la Unión en el año 2015. Y además encontramos que, según la síntesis que nos hace el Tribunal de todas sus auditorías, todas ellas han pasado sin ninguna reserva, salvo en el caso de Frontex y en el caso del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, pero que después, en el diálogo fructífero con el Tribunal de Cuentas, la Comisión y las agencias, hemos podido resolver todas las dudas y los problemas, de modo que en este momento podemos estar en situación de proponer claramente la aprobación

Yo creo que en ese diálogo hay que destacar el papel fundamental de la red de agencias, que se creó como un elemento autónomo y que, cada vez más, se refuerza. Tendríamos ahora mismo ―en este momento, yo creo que es una demanda legítima― que reforzar su personal, puesto que precisamente la actividad de esa coordinación ―una coordinación, además, acreditada y reforzada― de las agencias ha generado también muy buenos resultados y algunos productos e instrumentos de cooperación bilateral y en red que nos han facilitado mucho la labor y resuelto muchos de los problemas. También, hay algunos temas que quedan por mejorar, por supuesto. Y ahí queda mi demanda, también, tanto al comisario Oettinger como al señor Lehne, en cuanto a la solución que deberíamos dar a las continuas prórrogas de créditos de compromiso que se van produciendo, que incluso en el año 2015 han aumentado algo, y que cada vez más, y yo creo que, con la ayuda del Tribunal de Cuentas ―me dice que sí el señor Lehne, y yo se lo agradezco mucho―, podríamos llegar a una solución, de modo que no aparezcan todas por igual, sino aquellas que están previstas, de una manera más fácil, y aquellas que no lo están, entonces sí, absolutamente, auditoría.

Yo creo que eso sería un progreso.